Tymczasem powinien być on obowiązującym we wszystkich krajach członkowskich sprawnym systemem zgłoszeń alarmowych, umożliwiającym szybkie dotarcie pomocy na miejsce zdarzenia. W zakresie ogólnoeuropejskim usługa taka umożliwi sprawniejsze wykorzystanie potencjału środków dla ratowania życia i zdrowia obywateli. Szacuje się, że jej pełne wykorzystanie niemal o połowę skróci czas reakcji służ ratowniczych. Celem rozpropagowania tego systemu wśród obywateli należy także rozważyć szerokie działania informacyjne. Konieczne byłoby przy tym zaprezentowanie funkcjonalności i możliwości zastosowania tej usługi w poszczególnych państwach członkowskich.